tillagan er svohljóðandi alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá sextánda september tvö þúsund og ellefu eða síðar